Természetesen nemmel szavaztam a Lengyelországot elítélő gyalázatos jelentésre, tudják, kedves képviselőtársaim, mi magyarok és lengyelek nem szeretjük, hogy ha olyanok oktatnak bennünket demokráciából, akik a saját tagállamaikban, a saját lakosságuk elemi érdekeit figyelmen kívül hagyják, illetve a saját lakosságuk akaratát figyelmen kívül hagyják.

Ugye a vak is látja, hogy e gyalázatos terv nyomán telepítik be a világ különböző távoli tájairól a migránsokat Európába, ez ellen egyre elkeseredettebben tiltakozik a helyi lakosság. Mi magyarok és lengyelek együttérzéssel látjuk azt, ahogy mennek tönkre Nyugat Európában a települések, az emberek élete, az emberek biztonságérzete. Magyarország és Lengyelország ellenáll, teljesen nyilvánvaló, hogy ezért büntetnek bennünket folyamatosan.